góðir íslendingar ég veit ekki hversu oft ég hef staðið hér í þessum ræðustól og ekki að ástæðulausu og rætt um tækifærin sem eru til staðar til að sækja fram öll sóknarfærin sem bíða eftir að verða nýtt alla orkuna sem rennur óbeisluð til sjávar auðlindir hafsins sem nú fara vaxandi fegurð landsins sem dregur sífellt fleiri ferðamenn hingað heim og mannauðinn fólkið okkar sem breytir möguleikum í margvísleg verðmæti bæði huglægt og hlutlægt þetta er fólkið sem hefur fundið að við sköpum verðmæti með því að gera sem mest úr þeim tækifærum sem eru til staðar hverju sinni en til þess þurfum við viðspyrnu

það þýðir lítið að byggja sífellt og sífellt fleiri og hæðir ofan á hús sem ekki stendur á traustum grunni þannig má líta á ríkisfjármálin þar sem vandanum hefur verið velt áfram með lántökum til að fjármagna hallarekstur vissulega var vandinn sem við var að etja alvarlegur og fátt annað til ráða til að byrja með en að skuldsetja ríkissjóð til að draga úr áhrifum samdráttarins en þetta er ekki boðlegur rekstur til lengri tíma nú greiðum við árlega um þrjátíu milljarða árlega vegna skulda sem til eru komnar út af hallarekstri undanfarinna fjögurra ára og við getum ekki bætt á þann stabba við greiðum svo annað eins og reyndar meira til vegna annarra skulda á þessu ári var áætlað að við greiddum áttatíu og fimm milljarða í vexti það sjá allir að það er ekki hægt að byggja neina framtíð á því að þetta vandamál haldi áfram að vinda upp á sig góðir tilheyrendur betri skuldastaða er forgangsmál fyrir margar sakir sú augljósa er að við þurfum aukið fjármagn til mikilvægra verkefna svo sem á heilbrigðissviðinu önnur er sú að það skiptir miklu að ríkissjóður sé í færum til að veita viðnám við mögulegum sveiflum í hagkerfinu svo sem vegna

og það blasir við að ef við hefðum ekki greitt niður skuldir á árunum fyrir hrunið þá blasir það við að hér hefðu aðstæður orðið allt annað við fall bankanna lítið skuldsettur ríkissjóður gat tekist á við erfiðleika með allt öðrum hætti en ella hefði verið þetta er sú viðspyrna sem við ætlum okkur að finna að stöðva skuldasöfnunina setja okkur markmið um að hefja niðurgreiðslu skulda og ná jafnvægi í ríkisfjármálum þetta boðum við í fjárlagafrumvarpinu sem ég lagði fram í gær á fyrsta dæmi nýs þings hluti af þessu er að skjóta stoðum undir hagvöxt og efnahagslegt öryggi stöðugleiki er mikilvægur á öllum sviðum bæði fyrirtæki og heimili þurfa að geta gert áætlanir sem þau geta breytt að standist við höfum líka séð að pólitísk óvissa getur af sér efnahagslega óvissu það dregur úr fjárfestingum og við sjáum að áætlanir um hagvöxt hafa ítrekað brugðist undanfarin ár samhliða vexti efnahagslífsins þarf að byggja hér upp forsendur aukins stöðugleika af þessum ástæðum bæði í stjórnmálalegu og efnahagslegu tilliti góðir landsmenn við munum leggja okkar af mörkum til að skapa hér traustan ramma um íslenskt efnahagslíf en um leið leitum við til aðila vinnumarkaðarins og til almennings um samstarf við að draga innan í þann ramma upp mynd jafnvægis og öryggis sem til langs tíma mun skila íslensku samfélagi mestum ávinningi við stígum fyrstu skrefin með fjárlagafrumvarpinu til að uppfylla loforð okkar um skattalækkanir og ég er afar ánægður með að geta stigið þessi skref eftir áralanga framhaldssögu síðustu ríkisstjórnar um skattahækkanir á hækkanir ofan ég las í blöðunum í morgun að forustumenn atvinnurekenda hefðu viljað fá meiri lækkanir

það væri vissulega í takt við fyrirmyndarlandið sem forsætisráðherra talaði um hér í upphafi að geta lækkað verulega skatta á fólk og fyrirtæki en um leið verðum við að fara varlega hvert núll komma eitt prósentustig í tryggingagjaldi á fyrirtæki stendur fyrir um eitt milljarð króna vissulega er þetta fé sem ekki fer forgörðum þó það renni ekki beint í ríkissjóð en skattalækkanir nú bera þess merki að við erum með ríkisreksturinn í járnum en við höfum trú á framtíðinni og því að breytt stefna og áherslur munu skila okkur fram á við í trausti þess heitum við frekari lækkunum gjaldsins á næstu tveimur árum mun það lækka um fjórðung úr prósenti að auki sem að endingu skilar tæpum fjórum milljörðum aftur inn í hagkerfi efnahagslífsins og þaðan vonandi til almenning í formi kjarabóta og almennrar hagsældar atvinnurekendur sem gagnrýna að gjaldið skuli ekki lækka meira en raun ber vitni verða einnig að líta sér nær þeir þurfa að hvar því hversu stór hluti vandans sem þeir glíma við sé vegna þess að tryggingagjaldið er prósentinu hærra en ekki lægra þegar þeir hafa hækkað launin um þrjátíu og fimm prósent undanfarin ár langt langt umfram umsamdar launahækkanir og sýnu mest í fjármálageiranum hvort ætli reynist þeim þyngra í skauti af þessu tvennu þegar grannt er skoðað þær ákvarðanir eða tryggingagjaldið sé hálfu prósentinu hærra eða lægra á sama tíma furða menn sig á mælingum verðbólgunnar ég leyfi mér að spyrja hvort ábyggilegt sé að allir séu að toga í sömu átt á sama tíma lýsi ég því yfir að það er forsenda þess að okkur takist að byggja hér upp efnahagslegan stöðugleika og grundvöll fyrir alvörukjarabætur að við gerum einmitt það að við togum öll í sama ríkisstjórnin leggur sitt af mörkum til að auka ráðstöfunartekjur heimilanna og til aukins stöðugleika með hallalausum fjárlögum til að gera þetta lækkum við tekjuskatt um núll komma átta prósentustig í miðþrepinu um áttatíu prósent skattgreiðenda greiða skatt í því þrepi við hækkun bótagreiðslur til lífeyrisþega lækkun virðisaukaskatts á bleium framlengjum endurgreiðslu virðisaukaskatts á bleium framlengjum endurgreiðslu virðisaukaskatts vegna byggingarframkvæmda við hækkun frítekjumark vaxtatekna einstaklinga í hundrað tuttugu og fimm þúsund um hundrað tuttugu og fimm prósent og við hækkun launaþak í fæðingarorlofi í þrjú hundruð sjötíu þúsund krónur við framlengjum átak til hærri vaxtabóta til handa tekjulágum fjölskyldum og við hækkun frítekjumark barna mjög hressilega úr hundrað og fjögur þúsund krónur í hundrað áttatíu þúsund krónur og verjum um leið nýlega rúmlega tuttugu prósenta hækkun barnabóta sem tók gildi á þessu ári hana verjum við á næsta ári það má gera ráð fyrir því að í heild hafi skattalækkanir fjárlagafrumvarpsins og tengdra frumvarpa áhrif til hækkunar á kaupmætti ráðstöfunartekna upp á um núll komma þrjú prósent við viljum ekki eyða meiru en við öflum en við viljum heldur ekki leggja frekari byrðar á almenning og fyrirtæki í almennum rekstri við afnemum undanþágu sem fyrri ríkisstjórn veitti fjármálafyrirtækjum í slitum undanþágan var fyrir því að greiða ekki bankaskatt

með þessum aðgerðum og öðrum færum bið byrði af smærri fjármálafyrirtækjum til þeirra smærri og við sköpum með þessu svigrúm sem við látum fólkið í landinu njóta virðulegi forseti góðir landsmenn það hefur á margan hátt verið dálítið kostulegt að heyra forustu stjórnarandstöðunnar koma hingað og lýsa sinni sýn á ástandið eins og það blasir við í dag hér er talað um að það skorti framtíðarsýn flokkarnir sem hér hafa fengið að koma upp í ræðustól og tala fyrir sinni framtíðarsýn töluðu allt síðasta kjörtímabil út og suður það er alveg sama hvort við tækjum evrópusambandsmálin sem dæmi stöðuna í efnahagslífinu almennt skattstefnuna útgerðina þar sem allt var á haus allt kjörtímabilið þar sem engin niðurstaða fékkst það mætti kannski helst segja að þeir hafi náð saman um hluti eins og icesave samningana þar sem níutíu og átta prósent þjóðarinnar á endanum felldu níutíu og átta prósent þjóðarinnar felldu hér er talað um innleiðingu sjúklingaskatta þau sex ár sem samfylkingin var í ríkisstjórn þá hækkaði hlutdeild heimilanna í heilbrigðisgjöldunum hún hafði verið um hundrað sjötíu og fimm prósent þegar samfylkingin komst í ríkisstjórn en heimilin báru nítján komma sex prósent þegar samfylkingin fór úr ríkisstjórn það var árangurinn svo koma menn upp og gera sig breiða vegna þess að þessi ríkisstjórn sem hér er nýtekin við leitar leiða til að ná jöfnuði í ríkisfjármálunum sem fyrri ríkisstjórn tókst aldrei að gera með því að taka legugjald vegna sjúklinga sem komu á spítalann menn koma hingað upp og gera sig breiða vegna þess og fordæma hvar er þetta fólk þegar aðrir sjúklingar koma á spítalann og labba þaðan út með tugþúsundareikning fyrir það eitt að hafa ekki verið lagðir inn hver mælir fyrir óréttlætinu sem í því felst hver er til þess bær að koma upp og tala fyrir því að það sé eitthvert sérstakt réttlæti að sumir labbi út með tugaþúsunda reikning en þeir sem fara í innlögn fái frí lyf frían mat og núll krónur reikning þegar upp er staðið ég segi það er fullkomin hræsni að flytja þennan boðskap hér þegar þegar ný ríkisstjórn leitar leiða til að loka fjárlagagatinu ekkert nema hræsni ég trúi því að þrátt fyrir um margt hefðbundinn ágreining í upphafi þings þá muni menn taka höndum saman og vinna þjóðinni gagn á þessu þingi og út allt þetta kjörtímabil þetta hafa á margan hátt verið erfiðir tímar fyrir þjóðina í pólitísku tilliti einnig fyrir þingið fyrir fyrirtækin og heimilin en við vitum að það er hægt að sækja fram og bæta lífskjörin góðir landsmenn megi störf okkar hér á alþingi verða uppbyggileg og til gagns fyrir land og þjóð öll samskiptin við fólkið og fyrirtækin félagasamtökin skólana menningarstofnanir íþróttirnar og alla hina sem eiga við okkur erindi og horfa til þess sem hér er að gerast veita okkur umsagnir og sitt álit verða til þess að við færumst áfram á braut framfara og megi þess störf öll saman byggja undir bætt traust á störfum alþingis og um leið bjartari tíma framundan